Moram reči, da pri spremljanju Srbije v procesu približevanja evropskim integracijam gre ugotoviti, da je Srbija v zadnjih letih naredila velik napredek na različnih področjih, na reformah, tudi pravosodja, na reformah, ki so pomembne za izpolnjevanje pogojev za vstop v Evropsko unijo. Je pa res seveda, da jim tudi nekatere zunanje okoliščine niso bile najbolj naklonjene.

In mislim, da v situaciji, v kateri je Srbija, tudi ekonomski, mislim, da je potrebno iskati tudi na tem področju izzive, ki lahko Srbijo popeljejo hitreje do evropskih integracij. In mislim, da pri tem je zelo pomembno poudariti tudi vlogo sosednjih držav in odnose z njimi. In mislim, da ravno ko govorimo o Srbiji, je treba biti tudi toliko solidaren, da se Srbiji pri tem pomaga in seveda da se je pri tem ne ovira.